borist hefur eftirfarandi tilkynning um skipan embættismanna allsherjarnefndar á fundi allsherjarnefndar þann annan júní síðastliðinn var róbert marshall kjörinn formaður nefndarinnar